Sur le plan international, l'Union européenne doit conclure, avec les États Unis, un accord pour éviter l'espionnage réciproque.

Concernant le règlement sur les données personnelles, je souhaite qu'il soit adopté rapidement pour qu'il améliore la protection de chacun d'entre nous. Toutefois, n'oublions pas que ce texte ne s'applique pas seulement aux géants du net américains mais aussi à toutes les entreprises et start up européennes. Alors ayons une position éclairée, ne fantasmons pas sur les données et sachons aussi en apprécier l'intérêt pour notre économie, pour la recherche et pour la santé.